Războiul cu droguri în Filipine este dus cu mijloace extrajudiciare. A folosi consumul presupus de droguri pentru a ucide mi se pare inuman. Cazul senatoarei Leila se încadrează clar în campania brutală dusă împotriva celor care critică sistemul din Filipine. Filipine este un exemplu negativ din punctul de vedere al uciderii extrajudiciare și noi trebuie să sprijinim aplicarea drepturilor omului. Trebuie să facem tot ce putem ca Parlament European pentru eliberarea doamnei senatoare și pentru combaterea oricărui atac la drepturile omului.